Señora presidenta, comisaria, tenemos perfecta medida de la dimensión del problema, y para la celebración del Día de la Mujer Trabajadora quiero insistir en un cambio de perspectiva sobre la brecha salarial y el trabajo femenino. La expresión en euros de la brecha salarial es solo parte de la factura que pagamos por no aprovechar al máximo el talento y las capacidades que despreciamos por culpa de la desigualdad. La diferencia de salarios entre hombres y mujeres es la traducción, en el mercado del trabajo, de la desigualdad, y eliminarla pasa por propiciar la conciliación y la corresponsabilidad —en casa, en el hogar— y por asignar responsabilidades sobre la base del mérito y la capacidad sin que el género penalice. Mientras no solucionemos estos problemas, que empiezan por las actitudes personales de todos nosotros, las mujeres trabajaremos menos horas y en peores empleos, nos pagarán menos por cada hora trabajada y tendremos menos tasas de empleo y retiros más bajos. Y un ejemplo de ese cambio de actitud es el debate de hoy solo han participado cuatro hombres, y uno de ellos para insultarnos. Hay que cambiar también la actitud.